Nieproporcjonalne i w dużej mierze nieuzasadnione użycie sił policyjnych przeciwko demonstrantom na placu Taksim musi wywoływać oburzenie. Zachowanie powściągliwości i zrozumienia wobec protestujących winno dziś cechować władze w Ankarze. Gwarancja pełnej wolności mediów jest natomiast warunkiem fundamentalnym realizacji tureckich aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że Turcja pozostaje liderem demokratycznych przemian w regionie, będąc tym samym wzorem dla pozostałych krajów muzułmańskich. Jej geostrategiczne położenie, rola w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz wkład w gospodarczy rozwój Europy, to atrybuty, na które winniśmy zwracać szczególną uwagę we wzajemnych relacjach politycznych. W okresie rządów premiera Erdogana przeprowadzono szereg reform społeczno gospodarczych, których efektem jest rozwój i stabilizacja, a także wzrost znaczenia praw obywatelskich. Na pełne uznanie zasługuje zaangażowanie rządu na rzecz rozwiązania konfliktu w Syrii, w tym szeroka pomoc dla uchodźców. Jednocześnie każdy naród ma prawo kultywowania własnej tradycji, w tym poszanowania religii. Niestety coraz powszechniej doświadczamy prób negowania tych wartości, także w obrębie naszej Wspólnoty.